hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um skiptileigusamninga fyrir afnot af húsnæði í orlofi eða frístundum og og fleiri

með frumvarpi þessu er lögð til heildarendurskoðun neytendaverndar á sviði skiptileigusamninga frumvarpið byggir á tilskipun evrópuþingsins og evrópuráðsins númer tvö hundruð og átta hundrað tuttugu og tvö um neytendavernd að því er varðar tiltekna þætti skiptileigusamninga samninga um orlofs kosti til lengri tíma endursölu og skiptasamninga tilskipunin leysti af hólmi eldri tilskipun um sama efni sem innleidd var hér á landi með lögum númer tuttugu og þrjú nítján hundruð níutíu og sjö um gerð samninga um hlutdeild í afnotarétti orlofs húsnæðis til nánari skýringar má taka dæmi af einstaklingi sem ætlar að kaupa skiptileigu og snýr sér að seljanda áður en viðkomandi einstaklingur verður bundinn samningi eða tilboði verður seljandi að veita honum skýrar og auðskiljanlegar upplýsingar um ákveðin atriði eins og gildistíma samnings lýsingu á fasteign verð hvaða þjónusta fellur undir og svo framvegis tilgangurinn með slíkri upplýsingagjöf er að neytandi geti tekið upplýsta ákvörðun um hvort af samningi verður eða ekki ef viðkomandi einstaklingur ákveður að ganga til samninga skal seljandi gera samning á ákveðnu formi og skulu ákveðnar upplýsingar koma fram í samningnum meðal annars þær sem að framan eru greindar sami einstaklingur hefur í kjölfarið fjórtán daga til að falla frá samningnum og meðan sá frestur er að líða er seljanda óheimilt að krefjast fyrirframgreiðslu sama hvaða formi hún tekur þá skulu allar greiðslur samkvæmt samningi fara fram í samræmi við greiðsluáætlun um fastar og jafnar árlegar afborganir af samningi frá gildistöku eldri tilskipunar hefur orðið mikil breyting á markaði fyrir skiptileigusamninga í evrópu ný afbrigði slíkra samninga litu dagsins ljós sem féllu utan gildissviðs hinnar eldri tilskipunar margar þessara nýju tegunda samninga voru gerðar í þeim eina tilgangi að sniðganga gildandi reglur og hefur þetta valdið ýmsum vandamálum fyrir neytendur tilgangur nýrra laga er þannig að veita neytendum betri vernd og styrkja jafnframt stöðu þeirra seljenda sem hafa sætt því sem kalla mætti ósanngjarna samkeppni frá aðilum sem

helstu nýmæli frumvarpsins er rýmra gildissvið er undir þau falla auk skiptileigusamninga samningar um orlofs kosti til lengri tíma og endursölusamninga einnig falla undir það skiptileigusamningar sem gilda lengur en í eitt ár en í gildandi lögum er miðað við þrjú ár að öðru leyti vísa ég til athugasemda með frumvarpinu um þær breytingar sem lagðar eru til með vinnslu á frumvarpinu var helst litið til löggjafar annarra norðurlandaþjóða enda rík hefð fyrir góðu og öflugu norrænu samstarfi á sviði neytendaverndar